Popieram projekt rezolucji w obronie pani Ingabire, która przez całą swoją działalność polityczną skupiała się na walce o praworządność, wolność stowarzyszeń politycznych czy umocnienie statusu kobiet w Rwandzie.

Zawieramy w tej rezolucji cały katalog przewin władz Rwandy a to że pani Ingabire została skazana w nieuczciwym procesie, a to że nie dopuszczono jej do kandydowania w wyborach prezydenckich, a to że nie zarejestrowano żadnych partii opozycyjnych, a tymczasem w punkcie 5 naszej rezolucji piszemy, że Parlament Europejski podkreśla, że szanuje niezawisłość rwandyjskiego systemu sądowniczego, lecz